Myslím, že si všetci dobre uvedomujeme, že spochybnenie znenia medzinárodnej dohody odsúhlasenej mnohými štátmi sveta je možné iba v prípade, ak jej ustanovenia vykazujú také nedostatky, ktoré nie je vhodné uviesť do života. Európsky parlament sa počas celého obdobia prípravy tejto zmluvy správal zodpovedne a usiloval sa o koordináciu s Komisiou už v štádiu jej prípravy. Komisia však usúdila, že sa nepotrebuje o takýchto veciach radiť so zástupcami európskych občanov a dnes nás vyzýva, aby sme jej schválili znenie, proti ktorému sa európska verejnosť zjavne búri. Váš apel na našu zodpovednosť, vážený pán komisár, je nemiestny. Pretože vy ste pri príprave dohody ACTA postupovali nezodpovedne, keď ste umožnili spustiť jej ratifikáciu bez náležitej komunikácie s verejnosťou. Ak však máte pocit, vážený pán komisár, že vy ste si svoju prácu odviedli dobre, rešpektujte prosím, že aj Európsky parlament má právo tlmočiť Vám názor občanov na takto odvedenú prácu.